jak choćby brak strefy Schengen, nieuczestniczenie we wspólnym rynku i wielu innych. Dlatego też chciałbym się zwrócić do Komisji z prośbą o przygotowanie oddzielnej analizy zarówno dla regionów zewnętrznych, jak i regionów morskich. Jestem przekonany, że najpotężniejszym narzędziem przezwyciężenia obciążeń dla rozwoju regionów przygranicznych jest wzajemne zaufanie i wola polityczna wszystkich właściwych organów, w tym zwłaszcza władz lokalnych i regionalnych. Potrzeba do tego zarówno elastyczności, jaki i niekiedy wprowadzenia szczególnych uregulowań, aby zapewnić spójność pomiędzy różnymi systemami prawnymi, gdyż często nawet ta sama dyrektywa jest transponowana w odmienny sposób w dwóch sąsiednich krajach. Należy więc podkreślić, że szereg pilnych kwestii wymaga bardziej ukierunkowanych intensywnych działań podejmowanych zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i Unii Europejskiej, które pozwolą władzom lokalnym na bardziej efektywną współpracę. Pracownicy transgraniczni muszą mieć uznawane kwalifikacje, należy ich dobrze poinformować o przysługującym im zabezpieczeniu społecznym. Należy również usunąć bariery dla przedsiębiorców transgranicznych, ponieważ obecnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną mają o sześćdziesiąt procent większe koszty niż przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie jednego kraju. Chciałbym zwrócić uwagę na ogromną pozytywną rolę, jaką w przezwyciężaniu barier odgrywały programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Chciałbym wyrazić swoje pełne poparcie dla ich kontynuowania, a wręcz wzmocnienia po 2021r. Interreg to program, który dzięki oddolnemu podejściu udowodnił swoją skuteczność w nawiązywaniu współpracy m. in. w dziedzinie zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, a także przyczynił się do budowania zaufania pomiędzy lokalnymi społecznościami po dwóch stronach granicy. Doceniając rolę Programu Współpracy Transgranicznej, chciałbym też zwrócić uwagę na nie do końca może jeszcze wykorzystany potencjał europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Jestem przekonany, że dzięki temu instrumentowi jesteśmy w stanie pokonać wiele problemów, z którymi borykają się obecnie regiony przygraniczne. Uważam też, że powinniśmy odważnie pogłębiać współpracę przygraniczną, dlatego też wzmacnianie nowych narzędzi zarządzania współpracą transgraniczną uważam za potrzebne i uzasadnione. Na koniec chciałbym podkreślić, że cieszę się, że Komisja powołała punkt koordynacyjny do spraw transgranicznych. Wierzę, że będzie on skutecznym narzędziem dla władz krajowych i regionalnych w zmaganiu się z przeszkodami natury prawnej czy administracyjnej na granicach.